den Antrag zur Aufhebung der Immunität von Herrn Piecha und die Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Beschäftigung auf Anhörung des Europäischen Wirtschafts und Sozialausschusses zu einer europäischen Säule sozialer Rechte im Anschluss an die Mitteilung der Kommission zu diesem Thema. Wird dazu das Wort gewünscht?